Debemos contribuir a su paz y seguridad, a su desarrollo, a la mejora de las instituciones de los países africanos y también a la formación de su juventud. Y es importante, asimismo, que los flujos migratorios procedentes de África sean ordenados.

Quiero referirme a la ribera sur del Mediterráneo, a nuestra vecindad meridional, la más cercana. Se cumplen 25 años del llamado Proceso de Barcelona, pero no hemos podido construir ese espacio de prosperidad compartida, estabilidad y libertad que buscábamos. Me atrevo a decir que, en algunos casos incluso, la presencia de la Unión Europea ha retrocedido.

Insisto, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en África y, particularmente, en el Mediterráneo sur.